Situația economică în care se află azi Moldova este cea mai dificilă dintre toate statele de pe continentul nostru. Tocmai de aceea instituțiile Uniunii Europene trebuie să identifice soluții pentru acordarea unui suport macrofinanciar imediat Republicii Moldova.

Mă încântă entuziasmul cu care Comisia anunță lansarea acestor negocieri și sper ca acest entuziasm să continue.